Plus de 700 millions de personnes à travers le monde sont concernées par cette problématique. Il s'agit de filles et de garçons mais, avant tout, de jeunes filles qui sont victimes d'une pratique qui est absolument inhumaine et condamnable.

Au Soudan, par exemple, l'âge nuptial est de 10 ans. À partir de 10 ans, les jeunes filles qui sont forcées de se marier ne peuvent pas s'y opposer et cela donne lieu à des situations intenables.

Quel est le rôle du Parlement européen dans toute cette problématique? Nous avons itérativement thématisé, disais je, cette problématique. Ce n'est pas le nombre de constats qui manque. Tout a été dit, mais peut être pas encore par tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est définir une stratégie, une approche pour faire bouger les lignes en la matière.

C'est une norme universelle. Elle a été consacrée par nombre de textes internationaux, elle a été consacrée par nombre de conventions qui sont déjà ratifiées ou en voie de l'être. Il faut faire de l'âge minimum pour accéder au mariage une obligation juridique et cette obligation juridique devient une obligation de résultat.

Parlons maintenant des moyens. Dans les pays qui connaissent une pauvreté extrême, l'éducation est souvent le parent pauvre des politiques publiques.

Puis, je demanderai aussi à la Commission de faire de la lutte contre les mariages précoces et forcés un élément de conditionnalité.

Je sais que la Commission est sur la bonne voie, elle peut compter sur tout notre appui.